Señor Presidente, el informe Geier es un informe oportuno, necesario y realista, al que doy la bienvenida, y felicito al ponente. La realidad de la industria europea nos obliga a tener un enfoque amplio, transversal, a medio y largo plazo. Reutilizar los activos que tenemos y ser capaces ―porque tenemos el mejor capital humano― de avanzar hacia el necesario cambio de modelo industrial, ayudando a las regiones industrializadas que han dejado de serlo.

Planificar para buscar el mejor resultado, lo que, lamentablemente, no sucede en mi país mientras debatimos aquí cómo utilizar los fondos, se ha puesto en marcha una reforma educativa en la que se pretende utilizar el Fondo Social Europeo para un modelo educativo segregador y retrógrado, en lugar de reforzar y promocionar el talento y la excelencia, hoy más necesarios que nunca. Señora Comisaria, hoy debemos exigir que los fondos regionales, los fondos europeos, sirvan para el desarrollo.